Polityka marksistowska jest w swojej formie dyktatorska i totalitarna. Tych słów nie napisał reakcyjny wróg marksizmu i komunizmu, lecz jego postępowy obrońca Maurice Merleau Ponty, wybitny, subtelny francuski filozof, bo także po tej stronie żelaznej kurtyny, po której szczęście miał żyć

I wszędzie, gdzie próbowano je wcielić życie, znajdują się masowe groby. Myślę więc, że ta rocznica powinna być dla wielu członków tego Parlamentu, którzy byli członkami partii komunistycznych, okazją do rachunku sumienia i ekspiacji.